þá vill forseti einnig tilkynna að fyrirspurnir á þingskjali tvö hundruð fimmtíu tvö hundruð fimmtíu og eins og þrjú hundruð áttatíu og eitt frá katrínu jakobsdóttur fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður eru kallaðar aftur